Herr Präsident! Demokratie in Polen in Gefahr! Dort verabschiedete das Parlament trotz massiver Proteste ein Gesetz zur weiteren Disziplinierung von Richtern. Diese müssen mit Geldstrafen, Herabstufung oder Entlassung rechnen, wenn sie Entscheidungen eines anderen Richters, Gerichts oder einer Kammer infrage stellen.

Die heutigen Debatten folgen vielen anderen Debatten der letzten Jahre, und ganz ehrlich, ich fühle mich wie im Film Groundhog Day oder zu Deutsch Und täglich grüßt das Murmeltier. Wie lange noch will der Rat untätig zuschauen und sich auf intransparente Anhörungen berufen, die zu nichts führen? Und wie lange noch will sich die Kommission mit Vertragsverletzungsverfahren oder offiziellen Briefen begnügen? Nutzen Sie endlich alle Instrumente für ein demokratisches und rechtstaatliches Europa, bevor es dafür zu spät ist!